A szolidaritás, a kohézió, a kevésbé fejlett új tagállamok felzárkózása nélkül nem létezhet az Európai Unió.

Látunk olyan riasztó szándékokat, amellyel megpróbálják leépíteni ezeket a politikákat, különösen a közös agrárköltségvetést kívánják lecsökkenteni. A Bizottság dolgozzon ki konkrét akciókat, hogy a világválság ne váljon foglalkoztatási, szociális válsággá.